virðulegi forseti ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir hennar framsögu varðandi málefni lífeyrissjóðanna tvær spurningar sem ég vildi vilja beina til hæstvirts ráðherra önnur spurningin varðar það hvort ráðherrann sé enn þá sammála þeirri ályktun sem kom fram í ályktun þingmannanefndarinnar sem ráðherrann átti sæti í þess efnis að það færi fram sjálfstæð óháð rannsókn á vegum alþingis á starfsemi lífeyrissjóðanna allt til nítján hundruð níutíu og sjö þegar lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða voru sett í framhaldi af því skyldi fara fram heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi sjóðanna önnur spurningin mín varðar síðan hver er afstaða ráðherrans til þeirra tillagna sem kemur meðal annars fram í skýrslu landssamtaka lífeyrissjóða um það að það eigi að kjósa fulltrúa í stjórn lífeyrissjóðanna úr hópi sjóðfélaga þá vil ég vísa til þess frumvarps sem ég hef í tvígang lagt fram um það að einn maður fái eitt atkvæði eða einn sjóðfélagi fær eitt atkvæði og greiðir atkvæði í samræmi við það í fyrsta lagi telur ráðherrann rétt að það sé lýðræðislega kjörnir fulltrúar í stjórnum sjóðanna síðan varðar fyrirkomulagið telur ráðherrann rétt að atkvæðavægi miðist við einstaklinginn sem sagt eitt atkvæði einn maður eða sem varðar þá aðrar tillögur sem komu hér fram um það hvort það atkvæði eigi að byggjast á þeim peningum sem viðkomandi hefur borgað inn í sjóðina